Señor Presidente, en la Unión Europea de hoy es prioritario mejorar la unión económica al nivel que exige la unión monetaria, pero no podemos descuidar la dimensión de seguridad y defensa. Habrá retos, crisis y conflictos en regiones cercanas a la Unión que requerirán previsiblemente la actuación de la Unión Europea en esa dimensión de seguridad y defensa. Tenemos que ser conscientes, además, de que los Estados Unidos no quieren seguir siendo el policía mundial.

Además, hay países de importancia creciente en el plano económico y político del mundo que no quieren asumir mayores responsabilidades en el mantenimiento del orden global, y hay áreas en las que la OTAN bien no querrá o no podrá actuar. Por consiguiente, para mí es necesario que la Unión busque una política creíble y eficaz en materia de defensa, dotándose progresivamente de las capacidades necesarias.

Este último trata de la dimensión marítima de una Unión Europea ribereña de tantos mares y cuyo potente comercio utiliza todas las rutas marítimas mundiales. El informe apoya también una amplia cooperación transatlántica en una línea similar a la que yo mismo formulé en un informe aprobado el pasado junio. Señorías, yo espero que el Consejo Europeo de diciembre avance en materia de seguridad y defensa, pero sé que es difícil. Esto requiere voluntad política, liderazgo, apertura de miras y medios financieros, y, por cierto, en este sentido, creo que la financiación para ID prevista en el Horizonte 2020 debería alcanzar también a la industria europea de defensa.